Domnule Președinte, domnule comisar Hahn, distinși colegi, voi începe prin a reaminti că UNRWA are ca rol și scop sprijinirea unei populații într o situație dramatică, refugiații palestinieni, pe întregul teritoriu al Orientului Mijlociu. În fața crizelor și conflictelor actuale, UNRWA este un instrument necesar, de o importanță primordială, atât în plan umanitar, cât și politic și strategic.

Pe 26 februarie se vor împlini șase luni de la încetarea focului, care a încheiat cincizeci de zile de război în Gaza.

De a lungul acestui conflict, UNRWA a fost o forță stabilizatoare, a fost o forță a ajutorului, chiar în condiții dramatice pentru personalul care deservește această cauză nobilă și căruia trebuie să i transmitem întreaga noastră prețuire și respect. Cu toate acestea, în șase luni de zile, UNRWA a primit numai o mică parte a fondurilor promise pentru a face față distrugerilor.

UNRWA a fost forțată apoi să suspende programul de asistență în Gaza.